Signora Presidente, onorevoli colleghi, non è tempo di divisioni. L'inferno della Libia ci richiama tutti alle nostre responsabilità istituzioni europee, organismi internazionali e governi nazionali. La necessità più urgente è quella di un cessate il fuoco, ma dobbiamo anche tutti contribuire alla ricerca di una soluzione politica duratura, una soluzione che abbia come prospettiva di lungo termine la pacificazione, la stabilizzazione e la ricostruzione del paese. Il bilancio in termini di vite umane è pesantissimo. Sono stati presi come bersaglio scuole, ospedali, campi di rifugiati, ancora soggetti vulnerabili, molti dei quali imprigionati in una situazione di grave pericolo, che si aggiungono al numero di donne, uomini e bambini che non possiamo lasciare sprovvisti di protezione internazionale. Eppure, nell'inferno della Libia c'è ancora chi la considera un paese di sbarco sicuro. C'è ancora chi specula sulla vita delle persone alla ricerca di facili consensi elettorali. Adesso più che mai i governi europei devono dare prova di responsabilità e dobbiamo tornare all'operazione Sophia.